Doresc să încep prin a mulțumi tuturor colegilor, de la toate grupurile politice, care au făcut posibilă includerea acestei dezbateri pe agenda sesiunii plenare din decembrie și nu pe cea din ianuarie, când ar fi fost mult prea târziu. Această întrebare orală cu rezoluție, pe care am inițiat o împreună cu colegii mei domnul Ungureanu și domnul Marinescu se discută într un moment decisiv, când vine vorba de restricțiile pe piața muncii. Prin folosirea unei expresii extrem de vagi din legislația europeană perturbare gravă pe piața muncii, aceste state au fragmentat, pur și simplu, piața internă prin încălcarea uneia dintre cele patru libertăți fundamentale. Domnule Comisar, fiecare zi care trece aduce noi evoluții pentru statutul lucrătorilor mobili din România și Bulgaria. Până acum, Olanda și Marea Britanie au decis, fără niciun temei, să prelungească aceste restricții. Subliniez că această măsură a fost luată în condițiile în care populația din vechile state membre îmbătrânește și este nevoie de forță de muncă tânără pentru a avea cine să ne plătească și nouă pensiile. Sper ca celelalte state, care nu s au pronunțat încă în privința prelungirii restricțiilor, să urmeze exemplul Germaniei care a dat dovadă de încredere în profesionalismul lucrătorilor români.

Am senzația că tocmai refuzul acestor guverne de a permite întâlnirea cererii cu oferta provoacă dezechilibre pe piața muncii. Îmi exprim din nou regretul că există state membre care preferă să mențină aceste restricții, inventând vinovați și justificări în fața propriului electorat pentru situația economică în care se regăsește o parte a populației.